Voorzitter, de tachograaf is als hulpmiddel ooit ingezet voor de handhaving van de rij en rusttijdenwet. Die wet beoogt verkeersveiligheid te verhogen en uitbuiting tegen te gaan. Diverse misstanden op de weg liegen er niet om.

En wat misschien nog veel erger is, is dat dit apparaat een grove schending van de privacy vormt. Het apparaat registreert bijna permanent de locatie van de bestuurder en tot overmaat van ramp kan het controleren en uitlezen ervan op afstand gebeuren.